Od počátku vnímám kabotáž jinak než tranzit či mezinárodní silniční dopravu, protože rozdíl od ostatních operací je v tom, že při kabotáži dochází k přímé konkurenci s dopravci na domácím trhu hostitelského státu.

Kompromis tedy považuji za relativně vyvážený a musí být samozřejmě dál posouzen v rámci celého balíčku.

To je velmi důležité proti zneužívání a usazování ve státech s nižšími provozními náklady.